Wielokrotnie byłem świadkiem zaskoczenia osób, które dowiadywały się, jakie są ceny energii elektrycznej w Afryce. Nie trzeba też chyba nikogo przekonywać, że rola Banku Światowego w sprawach energetycznych krajów rozwijających się, jest niebagatelna. Moja grupa polityczna PPE zgłosiła kilka wniosków o głosowanie rozłączne w sprawie rezolucji, o której mówimy. Wydaje nam się, że w kilku miejscach rezolucja jest zbyt krytyczna wobec Banku Światowego.

byśmy mogli zwracać Bankowi uwagę na to, które rodzaje energii są uważane przez ową instytucję za czyste, a które powinny być uznawane za ekologicznie niepoprawne czy niepożądane. Energetyka jądrowa jest np. szeroko stosowana w krajach Unii Europejskiej, co więcej kraje europejskie uzależnione od węgla czy gazu są w pewnym sensie poszkodowane, muszą bowiem ograniczać emisyjność, co generuje koszty rozłożone bardzo nierównomiernie w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego trzeba być ostrożnym we wskazywaniu podmiotom zewnętrznym, które rodzaje energii powinny być rozwijane. Zgadzam się natomiast z tezą, że warto szczególnie wspierać projekty lokalne, obejmujące małe obszary, że warto popierać projekty niskoemisyjne, że warto popierać idee zróżnicowanych źródeł energii i unikania uzależnienia energetycznego. Chcielibyśmy, aby Bank Światowy inwestował w energię odnawialną i zwiększenie efektywności energetycznej, ale ciągle musimy pamiętać o zasadniczym celu, czyli o tym, w jaki sposób dostęp do energii miałby pomagać ludziom w wychodzeniu z ubóstwa. Chcemy bowiem upiec kilka pieczeni na jednym ogniu stworzyć warunki rozwoju, ograniczyć emisyjność, uwzględnić aspekty społeczne i środowiskowe w nowych projektach energetycznych. To są ambitne zadania i ja bym chciał, żeby Bank Światowy się ich nie bał.